Madame la Présidente, Madame la Commissaire, vous avez raison de souligner qu'il est crucial pour l'Union européenne de se doter d'une stratégie d'accompagnement de la transformation numérique dans le domaine de la santé. La digitalisation des systèmes de santé permet des avancées considérables dans de très nombreux domaines le domaine de la prévention, avec les objets connectés le domaine des soins, avec la télémédecine le domaine de la santé publique, je pense par exemple à la gestion des pénuries, et le problème de la recherche, en particulier dans le domaine du cancer. Notre groupe souhaite insister, dans le domaine de la digitalisation, sur trois points essentiels la confidentialité des données, le partage des données et leur interopérabilité entre les différents États membres et, bien sûr, la dimension éthique. Or, ces trois ambitions ne sont pas forcément très faciles à combiner. Par exemple, il faut trouver l'équilibre entre l'anonymisation des données, d'une part, et leur partage par les différents acteurs de santé, d'autre part. Il faut trouver l'équilibre entre la protection des données et la nécessité absolue pour la recherche scientifique de disposer des big data Une illustration très triste en a été donnée par la vente des données médicales aux GAFAM à partir de sites mal sécurisés. Madame la Commissaire, nous attendons beaucoup de l'espace européen des données de santé pour nous aider à résoudre ce problème.

Il faut trouver l'équilibre entre une certaine autonomisation des patients, vous en avez parlé, mais aussi la fragilisation des patients vis à vis des infox. Enfin, et surtout l'oratrice précédente l'a rappelé il convient de faire en sorte que ce qui est un progrès technologique pour certains ne devienne pas pour d'autres un écueil, parce qu'ils sont trop âgés, trop isolés ou qu'ils ont un trop mauvais niveau d'éducation.